Ne pozabimo 90 odstotkov palestinskih beguncev v Gazi in v Siriji ne more preživeti brez pomoči UNWRE. Ko se odzivamo na klic po podpori in zagotavljanju sredstev za redni proračun in nujne operacije v Gazi in Siriji, se moramo zavedati, da niti ta humanitarna organizacija, niti njeni oskrbovanci niso odgovorni za položaj, v katerem se vedno znova znajdejo. Kriva je nesposobnost mednarodne skupnosti, tudi nas v Evropski uniji, ki ne storimo dovolj za mir in rešitev osnovnega, izraelsko palestinskega spora. Problem bo ostal in se večal z vsakim novim dnevom in z vsakim novim spopadom v regiji, ki je pred našimi vrati.